Dotychczas za stereotypową osobę bezdomną uważano mężczyznę w średnim wieku, jednak obecnie coraz większą liczbę osób bezdomnych stanowią młode kobiety, ofiary przemocy oraz imigranci. Najbardziej widoczną i ekstremalną formą bezdomności jest bezdomność uliczna, choć może przyjmować ona również inne formy. Zjawisko to ma negatywny wpływ na całe społeczeństwa, dlatego pomimo wysiłków państw w tym zakresie, niezbędne jest podjęcie działań na szczeblu unijnym. Państwa członkowskie nie tylko różnie definiują pojęcie bezdomności, ale korzystają także z różnych metod zbierania danych i ich przedstawiania. Dlatego aby Unia mogła stworzyć wspólne ramy dla wspierania i monitorowania działań państw członkowskich w zakresie opracowywania strategii na rzecz walki z bezdomnością, konieczne jest rozwiązanie tych problemów.

Mająca miejsce w grudniu zeszłego roku europejska konferencja konsensusu w zakresie bezdomności dokonała podziału przyczyn powstawania tego zjawiska na wiele kategorii, które wynikają z różnego podłoża. Czy w ramach prac nad strategią Komisja ma zamiar przedstawić rozwiązania uwzględniające różnice w okolicznościach, które doprowadzają ludzi do bezdomności?

Jak Komisja chciałaby zaangażować organizacje pozarządowe w walkę z bezdomnością oprócz działań, które już są przez nie wykonywane w ramach ich zadań statutowych? W jaki sposób Komisja ma zamiar mierzyć po powstaniu strategii jej efektywność, biorąc pod uwagę to, że sytuacja bezdomnych różni się w krajach członkowskich?